Monsieur le Président, je voudrais, ce soir, me faire la porte parole de la faune et des poissons d'eaux profondes pour demander à cette assemblée de mettre fin à une pratique inique et particulièrement destructrice, le chalutage en eaux profondes, le chalutage à plus de six cents mètres. Les communautés végétales et animales marines en eaux profondes sont très variées et riches, mais elles sont surtout fragiles et vulnérables.

La reconstitution d'une population d'espèces détruites peut prendre des décennies, voire des centaines d'années.

Ce n'est pas rendre service aux pêcheurs, ni aux citoyens de cette planète, que d'autoriser cette pratique de pêche sur subventionnée, non sélective et dévastatrice de nos fonds marins. Pour deux à cinq espèces commercialisables, ce sont des centaines d'autres qui sont sacrifiées, détruites inutilement.